Besedo ima Nik Prebil, izvolite. Gospa podpredsednica, hvala lepa še enkrat. Saj bom zelo kratek. Želim samo dokončati tisto, kar mi prej ni uspelo, ker mi je zmanjkalo časa. V glavnem poglejte, ko jaz prebiram te novice o teh, zapornih kaznih, ki so se tudi znižale, da se pač uporablja milejše kaznivo dejanje, glede na tistega, ki je bilo storjeno. Mislim jaz tukaj, ne vem, no, naj se zjokam od neke sramote ali pa naj me od šoka pobere, ker pač ti ljudje, ki to storijo, to resnično so neki družbeni izrodki, ki po mojem osebnem mnenju, ne vem, če bi jih še kdaj spustil na ulico. In vem, da predlog, ki je danes spreminja samo višine, nič pa, spreminja zgolj samo zastaranja, ampak kot je rekla kolegica Udovč, bi bilo verjetno vredno razmisliti tudi o višini kazni za storilce, ker resnično do teh dejanj, še posebej pa če kdo to stori otroku, sem tako, kot so rekli kolegi, resnično brez kakršnekoli, tolerance. In ker gre za resnično občutljivo tematiko, pričakujem res temeljite analize in podatke o tej celoviti spremembi področja, ker res ne želim pa si, da bi povzročili to, da bi zaradi hitrih sprememb in nekih nepreudarnih odločitev postopki padli na sodišču zaradi nekih procesnih zadev, ker to si pa resnično žrtve in nihče, ki je v to vključen, ne zasluži. Zadevo bi res želel, da bi se torej dodela in zapolni neke morebitne pravne vrzeli. Tako da, kot je bilo rečeno, jaz res želim, da se, predlagatelj in pa ministrstvo tukaj, uskladita in mi vsi skupaj, ker pač moramo kot družba napredovati in takšne zadeve strogo obsoditi . In kot državni zbor, kot institut demokracije, mora dati jasno sporočilo, da je to nedopustno. Predvsem pa bi povedal rad še eno zadevo, da postopki, sploh o teh zadevah morajo biti resnično hitri in pa učinkoviti in jaz bom tudi zadevo v prvi obravnavi seveda podprl. jaz, gospa ministrica, vas spoštujem in verjamem, da bo zadeva ustrezno urejena, da bodo tako strani ministrstva kot strani stroke, podani ustrezni predlogi in pa podatki kaj in kako. podpredsednica, hvala za danes. Hvala lepa.